Señora Presidenta, señor Comisario, la Organización de las Naciones Unidas ha convocado para el próximo año en Estambul la primera Cumbre Humanitaria Mundial. En el camino hacia esa Cumbre de Estambul, la Comisión ha elaborado una Comunicación, que mi informe valora muy positivamente y sigue prácticamente en su totalidad. El Parlamento votará mañana este informe y el Consejo ha elaborado unas conclusiones provisionales que seguramente el próximo año, más cerca de la cumbre, se convertirán en definitivas.

Y para responder a la primera pregunta, la respuesta no es que necesitamos ahora una cumbre porque hace un cuarto de siglo que se aprobó el sistema humanitario global y el paso del tiempo requiere una modificación. No, es más profunda la respuesta porque el mundo ha cambiado drásticamente en este cuarto de siglo y el sistema humanitario hoy no es capaz de responder a los nuevos retos con que nos encontramos. Hoy tenemos crisis humanitarias más numerosas, más graves que nunca, de máximo nivel en muchas partes del mundo. Tenemos también mayores crisis por causas naturales y otras por conflictos bélicos, y tenemos menos medios con que responder a esas crisis, que duran más porque en muchos casos durante hasta treinta años crisis enquistadas. Frente a esta situación, ¿cuáles son las consecuencias? Mayor número de refugiados que nunca cerca de cuarenta millones en el año 2015, la mitad de ellos prácticamente niños. Mayor número de personas que necesitan asistencia humanitaria cerca de cien millones de personas la necesitaron el año pasado.

Para que nos hagamos una idea, toda Francia y toda España juntas necesitarían acción humanitaria. Y tenemos menos medios económicos, porque en este último año, por ejemplo, ha habido necesidad por parte de las Naciones Unidas de acabar con alguna provisión de simple ayuda humanitaria en algunos lugares del mundo que necesitan imperiosamente esa ayuda. Para responder a la segunda pregunta —¿qué debemos conseguir en Estambul?—, mi informe ha tenido en cuenta el proceso de consulta global que se ha realizado en distintas partes del mundo y que ha ido acumulando propuestas de distintos sectores comprometidos con la acción humanitaria, y por eso propongo cuatro ejes de acción global conjunta. En primer lugar, promover un consenso global de acción que reafirme los principios de la ayuda humanitaria y que se centre en la protección de las personas. Este consenso ha de ser reforzado con un plan de acción de un mínimo de cinco años para aplicar los compromisos que se alcancen en la Cumbre. En segundo lugar, promover un código de conducta un código conjuntamente elaborado por todos los participantes, sin una visión occidental exclusiva, y basado en el respeto a los principios humanitarios y a las leyes internacionales. Pedimos que la transparencia y la rendición de cuentas sean valores vectores de las conclusiones de la Cumbre. En tercer lugar, pedimos la creación de un fondo global para la acción humanitaria que asegure la previsibilidad, la flexibilidad operativa y la seguridad de las contribuciones plurianuales. Hasta ahora los mecanismos financieros han sido voluntarios pedimos también que se asuman compromisos de carácter obligatorio. En cuarto lugar, apoyamos la preparación y la respuesta a nivel local y nacional. Por otra parte, hacemos un llamamiento a la independencia de la ayuda, aceptamos una participación del sector privado cuando pueda contribuir con su experiencia y de conformidad con las leyes humanitarias, pero, sobre todo, nos centramos en la protección de los seres humanos.

me remito a lo que ha adoptado el Consejo de una manera provisional la Unión y sus Estados miembros se deben comprometer a ayudar a que la Cumbre sea un éxito, tanto en el proceso preparatorio como en la presencia en Estambul al máximo nivel posible. Deben usar todos sus medios de desarrollo, humanitarios, diplomáticos, para conseguir una visión que promueva iniciativas específicas que cambien transformativamente la ayuda humanitaria. El objeto de todo ello no puede ser otro que proteger a las personas, proteger las vidas, garantizar su dignidad, que es la única manera de garantizar nuestra propia dignidad.